Gospođo predsjednice, Vijeće je zaključcima iz prosinca obuhvatilo izazove s kojima se Europska unija danas suočava.

Ujedno naglašavam da ovaj fond nije i ne smije biti zamjena za kohezijsku politiku već njena nadopuna. Kriteriji za odobravanje projekata trebaju biti geografska rasprostranjenost i opća financijska situacija u zemljama članicama.

Pozdravljam tretiranje vanjsko političkih i sigurnosnih pitanja kao prioriteta i potporu Vijeća procesu jačanja zajedničkih sigurnosnih i obrambenih politika.

Raduje razumijevanje specifičnih situacija nekih članica kada se radi o provedbi sustavne kontrole putnika na vanjskim granicama Europske unije, u sklopu revizije zakona o schengenskim granicama.

Neprihvatljive su, na primjer, prijetnje jedne članice drugoj blokadom granica u turističkoj sezoni, a sve zbog bilateralnih političkih pitanja.